Din păcate, programele de studiu pun accentul prea mult pe latura teoretică, iar studenții întâmpină probleme atunci când intră pe piața muncii. Educarea lor trebuie să se facă mai mult din perspectiva practicii și a problemelor reale întâmpinate în mediul economic. De aceea, consider că este nevoie de întărirea relațiilor dintre mediul academic și cel de afaceri. În plus, este nevoie de mai multă deschidere a universităților către mediul de afaceri, pentru o mai bună adaptare a ofertei educaționale universitare la cerințele de pe piața muncii. Astfel, studenții vor putea să își dezvolte calificările și competențele cerute de angajatori. O serie de state membre, precum Franța, Germania, Italia, Marea Britanie sau Spania, au dezvoltat parteneriate între universități și mediul de afaceri de mai mulți ani. În România, anul trecut a fost implementat un proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin care douăzeci de facultăți au beneficiat de noi programe de studiu, adaptate la cerințele actuale ale pieței muncii. Unul dintre beneficiile importante ale proiectului este reducerea șomajului, prin creșterea calității ofertei educaționale și reducerea numărului absolvenților cu studii superioare care nu se pot adapta pe piața muncii. Aceste parteneriate nu trebuie limitate doar la nivelul unui stat membru.